Seit genau vier Wochen unternehmen Industrie und Behörden viele Anstrengungen bisher ohne abschließenden Erfolg um den enormen Ölaustritt zu stoppen und Umweltschäden insbesondere an der Küste zu mindern. Der Unfall wirft ein Schlaglicht auf die Risiken, die mit Öl und Gasförderarbeiten auf See verbunden sind. Die öffentliche Wahrnehmung hat mit gutem Recht zugenommen nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Europa.

Wir haben dafür zuständige Gremien und Mechanismen, um schnell auf einen möglichen Unfall zu reagieren. Es gibt die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs, wir haben Bergungsschiffe, wir haben Zivilschutzmechanismen, wir haben eine gute Koordinierung von Hilfsmaßnahmen, und unsere Kollegin, Kommissarin Georgieva, hat deshalb schon früh europäische Hilfen

Unser Ziel muss Prävention sein, um das große Aufräumen nach einer Katastrophe erst gar nicht angehen zu müssen.

Diese europäische Gesetzgebung stellt den Rahmen für Sicherheits und Umweltschutzmaßnahmen dar, sowohl im Allgemeinen wie im Falle eines konkreten Unglücks. Unsere Richtlinien sorgen für Mindestsicherheitsstandards bei der Ausrüstung, und sie enthalten detaillierte Mindeststandards für die Gesundheit und die Sicherheit der Arbeiter.

Dabei geht es um eine enge Zusammenarbeit mit den nationalen Regulierungsbehörden, denn ein großer Teil der Sicherheitsbestimmungen bei der Förderung und beim Gesundheitsschutz liegt in den Händen unserer Mitgliedstaaten und nicht direkt bei uns. Natürlich bietet ein Regulierungswerk keine 100 ige Garantie. Viel hängt von der Einstellung und der Verhaltensweise im operativen Bereich in unserer Industrie ab. Deshalb haben wir allen Grund, uns zusammensetzen Politik und Wirtschaft müssen kooperieren, um sicherzustellen, dass die europäische Umwelt und die Öffentlichkeit so sicher wie möglich sind. Ich will Sicherheit und Nachhaltigkeit der Öl und Gasförderung ins Zentrum unserer Stakeholder Gespräche stellen. Deswegen habe ich bereits in der letzten Woche ein hochrangig besetztes Gremium der großen Energieunternehmen, die in europäischen Gewässern tätig sind, eingeladen. Die Kollegin Georgieva war ebenfalls anwesend. In dieser sachorientierten Sitzung haben wir die Industrie aufgefordert, zuzusichern, dass alle möglichen Anstrengungen unternommen werden, um vergleichbare Unfälle in der Nähe europäischer Küsten zu vermeiden. Wir haben einen Katalog von Fragen präsentiert, die von den Unternehmen in den nächsten Tagen zu beantworten sind 12 Fragen, die ganz konkret alles beinhalten, was für die Sicherheit auf der Ölplattform und Gasplattform und für die Gewässer und die Küste und die Mitgliedstaaten entscheidend ist. Ich sehe dieses Treffen mit der Industrie als den Anfang eines Prozesses, der die Transparenz der Industrieoperationen verstärkt und die Einhaltung von Vorschriften sowie die Anwendung bester Verfahrensweisen fördert. Wir planen ein zweites Treffen in den nächsten Monaten, wenn wir ein besseres Verständnis der Unfallursachen haben, um die Situation zu bewerten und für Europa die Lehren aus dem Unfall im Golf von Mexiko zu ziehen. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo Ursachen und Umstände noch analysiert werden, wäre es verfrüht, abschließend Schlussfolgerungen zu ziehen oder neue Gesetzesinitiativen zu fordern. Aber wenn sich herausstellen sollte, dass eine regulative Antwort notwendig ist, dann kann ich Ihnen versichern, die Kommission wird nicht zögern, Ihnen Vorschläge für europäische Regelungen zu unterbreiten. Sie sehen, meine Damen und Herren Abgeordnete, es gibt in Europa kontinuierliche Anstrengungen, eine vergleichbare Tragödie in unserem Umfeld zu verhindern.